Vous le savez, j'ai même fait rendre publique une lettre où je demandais aux États membres de m'aider dans cette question de l'équilibre des genres. Idéalement, on aurait une Commission encore plus équilibrée.